propositivo, en la medida en que hace referencia a nuestros deseos tanto para la evolución futura de Turquía como para las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Pero no puedo naturalmente expresar la misma satisfacción a la hora de valorar cuál es la situación en el país. Hemos vivido un año —el que cubre este informe— que no es un año que podamos valorar positivamente. Empezó con unas manifestaciones democráticas de la sociedad civil en el parque Gezi, reprimidas duramente. Hoy hemos conocido la noticia de la muerte de Berkin Elvan, un muchacho adolescente que ha fallecido después de nueve meses de agonía, y creo que esta evocación, este recuerdo, van acompañados de nuestro deseo de que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse en el país. Hemos visto también situaciones difíciles por lo que respecta al Gobierno, con la remoción de varios ministros, escándalos, la continuación de problemas que afectan a los profesionales de los medios de comunicación y, en general, un panorama de incertidumbre ante un futuro que a corto plazo probablemente va a ser decisivo. Lo que suceda en los próximos meses y en las coyunturas electorales municipales y presidenciales va a marcar una línea de la que personalmente soy incapaz de hacer una previsión. En este contexto, me parece que ceñirse al principio de precaución, afirmar nuestros acuerdos y nuestros compromisos, fomentar una buena relación y expresar con franqueza críticas sobre hechos y no sobre opiniones es lo mejor que cabe esperar de un informe de este Parlamento.